Voorzitter, met het pakket maatregelen voor overheidsopdrachten en aanbestedingen wil de Commissie een aantal doelen bereiken waaronder bij het besteden van overheidsmiddelen. De PVV heeft voor het bereiken van die een nuttige suggestie schaf het beleid en de regelgeving over concessies en aanbestedingen af. Laat de lidstaten zelf beslissen op welke wijze en door wie zij hun opdrachten, publieke werken en nutsfuncties uitgevoerd willen zien. De regels leiden alleen maar tot meer bureaucratie en meer kosten voor de belastingbetaler. Daarnaast wordt met dit voorstel op slinkse wijze een politieke agenda van klimaathysterie, diversiteitsbeleid en andere socialistische onzin opgedrongen aan ondernemers. Overheden mogen namelijk deze aspecten laten meewegen in hun aanbestedingen.